Señor Presidente, de los muchos asuntos que este debate suscita me gustaría destacar el del mercado de los derechos de emisión, un mercado que nació con defectos, ciertamente. Pero hoy, la limitación de los derechos y la crisis económica han significado una drástica reducción del precio del carbono, es decir, es tan bajo este precio que resulta barato contaminar. Es urgente, por ello, reformar el diseño de una política sobre ese mercado porque su deterioro amenaza todos los esfuerzos verdes, toda la política verde de la Unión Europea. Si los derechos de emisión no se valoran, se está incentivando el aumento de las emisiones, las industrias contaminantes no invertirán en nuevas técnicas y, lo que es peor, se pondrá en peligro la financiación de proyectos importantes, como son, por ejemplo, los proyectos relativos a la eficiencia energética o a las plantas de almacenamiento de carbono.